Wir müssen durch die Erkenntnisse der nationalen Haushaltspolitiker zu dieser besseren europäischen Darstellung auch im Bereich der Sicherheits und Verteidigungspolitik kommen, um auf diese Weise handlungsfähig zu sein.